Wenn man einen völkerrechtswidrigen Ist Zustand nicht von heute auf morgen ändern kann, muss man wie folgt vorgehen Man muss zunächst mal klarmachen, dass man rechtlich, völkerrechtlich diesen Zustand nicht anerkennt. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt muss man dem Opfer einer solchen Aggression Hilfe leisten.

Es ist richtig, dass wir die Politik, die wir mit dem Assoziationsabkommen und auch mit der Visumfreiheit eingeleitet haben, fortführen. In diesem Zusammenhang sollten wir auch alles unterstützen, was im Rahmen der Vereinten Nationen in Genf möglich ist.